Doamnă președintă, lansez un avertisment cât se poate de ferm la adresa Comisiei Europene. România și statele din estul Europei nu trebuie forțate să plătească factura Brexit ului. Am primit cu îngrijorare mesajul recent al vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Oettinger, care vorbește de nevoia de a face economii consistente în viitorul buget multianual ca urmare a Brexit ului. Acest lucru sugerează explicit că se dorește reducerea bugetului dedicat politicii de coeziune, în plus față de posibila creștere a contribuțiilor pentru statele membre. Ceea ce înțelegem este că statele din est, precum România, ar urma să fie dublu taxate în urma ieșirii Marii Britanii. Se pregătește, deci, nu doar o Europă cu mai multe viteze, ci și un Brexit la suprapreț pentru cei din est. O reformare a politicilor de coeziune ar accentua dramatic toate inegalitățile pe care încercăm să le corectăm în Uniunea Europeană. Aceste tăieri ar echivala cu sacrificarea intereselor acestor state noi care au decalaje de dezvoltare foarte acute. Comisia Europeană trebuie să facă tot posibilul să evite un astfel de tratament nedrept aplicat statelor precum România, pentru că rezultatul ar fi scindarea de facto a Uniunii Europene.